Monsieur le Président, la résolution d'urgence sur la situation en Turquie dont nous débattons est motivée par les nouvelles et graves atteintes à la démocratie, commises par le régime de M.

La révocation arbitraire des autorités municipales des trois grandes villes du Kurdistan, pour la seule raison de l'orientation politique de ceux qui ont été choisis par les électeurs, est profondément choquante.

Notre résolution confortera l'espoir de ceux qui, en Turquie, luttent pour la démocratie. Mais notre Parlement doit aussi prendre conscience que ces faits ont un cadre politique bien défini, celui de la lutte du peuple kurde pour la reconnaissance de ses droits historiques. Le basculement de la Turquie vers des dérives antidémocratiques toujours plus inquiétantes est lié au refus du dialogue au sein de l'État turc sur l'avenir institutionnel du Kurdistan, qui aspire à une véritable autonomie politique.